Da muss man endlich klare Worte sprechen, nicht nur hier in diesem Parlament, sondern auch den Parteifreunden gegenüber Wir sind für dieses gemeinsame Europa und für diese gemeinsame europäische Politik.